Valóban Elnök Úr! Az írásos dokumentum azt a kifejezést használja, amit a nemzetközi dokumentumok is használnak tehát a kisebbség kifejezést. Mi, a nemzeti közösségekhez tartozó polgárok a nemzeti közösség kifejezést használjuk.